Aj preto sú mechanizmy darcovstva tkanív a buniek v krajinách rôzne. A nie vždy zodpovedajú článku 3 odseku 2 písmenu c Charty základných práv Európskej únie, ktorý zakazuje využívať ľudské telo ako aj jeho časti na dosahovanie zisku. Právne úpravy uplatňované v niektorých štátoch Únie, ktoré umožňujú odmeňovanie príbuzných za udelenie súhlasu s darovaním tkanív a buniek blízkeho zosnulého, sú v evidentnom rozpore s touto etickou zásadou. Preto je dôležité, aby sa v Únii za legitímne považovalo len dobrovoľné a bezplatné darcovstvo na základe aktívneho vyjadrenia súhlasu potenciálneho darcu. Len korektné a transparentné pravidlá dobrovoľného bezplatného darcovstva tkanív a buniek pod verejnou kontrolou, ktorých porušenie sa bude sankcionovať trestným právom, zabráni zneužívaniu ľudského tela a jeho častí na obchodovanie.